Monsieur le Président, Monsieur Van Rompuy, nous savons à quel point vous êtes soucieux de vouloir incarner l'unité de l'Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

N'êtes vous pas d'avis, Monsieur le Président du Conseil européen, que la meilleure façon de garantir la cohésion et la coordination économiques de l'Union européenne dans le cadre du G20 serait d'y faire représenter la même Union par ses institutions, entre autres la Commission et le Conseil, et non plus par quelques États membres? Dans l'affirmative, entendez vous œuvrer dans ce sens?